Chciałem najpierw serdecznie pogratulować wczorajszego wyboru, wyboru wspaniałego przewodniczącego nowego szefa Parlamentu. Czynię to, jak pan przewodniczący doskonale wie, i jako polski polityk, ale również jako człowiek.

Grupa Europejskich Konserwatystów z uwagą przysłuchiwała się wystąpieniu pana premiera i mogę z radością powiedzieć, że w bardzo wielu sprawach podzielamy pana poglądy. Za szczególnie ważne uznaję pana zapowiedź aktywnej walki z kryzysem.

30., powoduje uzasadniony niepokój w całej Europie w krajach biedniejszych i bogatszych, w krajach północy i w krajach południa. Cieszę się, że pan premier zapowiedział aktywną walkę z tym kryzysem, i cieszę się, że dostrzega pan priorytety, które i my podzielamy. To więcej wolnego rynku, mniej regulacji, więcej swobody gospodarczej, więcej otwarcia na wolny handel. To są recepty na wzrost gospodarczy naszego kontynentu, naszej Unii Europejskiej. Panie premierze, podzielamy również pana przekonanie, iż ważną rzeczą jest zajęcie się sprawami klimatycznymi. Sprawy klimatu wiem, że pan premier w tej sprawie ma odważne poglądy, chcę pana do tej odwagi w tej dziedzinie zachęcić pokazują bardzo wyraźnie, że dzisiaj żyjemy już nie tylko w jednej Europie, ale w jednym świecie i zagrożenia są wspólne, musimy z nimi skutecznie walczyć. Cieszę się bardzo, że pan premier wspomniał o walce z przestępczością jako o poważnym problemie naszej Unii Europejskiej. Mogę wyrazić przekonanie, że ponieważ Szwecja jest już potęgą w dziedzinie powieści kryminalnej, także w dziedzinie walki z przestępczością będziemy odnosić pod pana przewodnictwem sukcesy.

Nie możemy zapomnieć, że za wschodnimi granicami Unii są kraje, które mają prawo do uczestnictwa w tej przestrzeni demokracji i dobrobytu, w której my już dzisiaj jesteśmy. Panie przewodniczący, z przykrością powiem, że jest tylko jeden punkt, w którym moja grupa się z panem nie zgadza.

Mówił pan w kontekście traktatu lizbońskiego o demokracji i bardzo dobrze. Warto przy tym pamiętać, że właśnie w demokratycznym referendum irlandzki naród traktat lizboński odrzucił. Mając szacunek dla demokracji, powinniśmy głos Irlandczyków uszanować. Panie premierze, mam nadzieję, że pana priorytety, które w bardzo wielkim stopniu Grupa Europejskich Konserwatystów podziela, będą dla pana okazją do skutecznego przewodzenia Unii Europejskiej i do skutecznej walki z kryzysem, który dziś jest największym naszym problemem.